Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovani ministrici in ministri! V SAB smo si prizadevali, da se v rebalansu proračuna za letošnje leto, ki smo ga sprejeli kmalu po zaprisegi vlade, zagotovi denar tudi za končanje varčevanja pri upokojencih. Gre za zavezo vseh strank koalicije, toda ostali smo sami. Letni dodatek za upokojence še se še vedno ne izplačuje kot pred krizo. Tudi odstotek za odmero pokojnin ni bil povišan. Težko smo razumeli, da je bilo v pripravi rebalansa zagotovljenih dvesto štirideset milijonov evrov, s katerim bi upokojencem zagotovili izplačilo dodatka v dveh višinah, toda ta sredstva so bila nato znižana. To bi to bi bilo še mogoče nekako razumeti, če ne bi šlo za ključne stvari. Govorimo o zadevah, ki so bili zapisane v koalicijski sporazum in za katere smo se na neki točki vsi strinjali, da zaslužijo prednostno obravnavo. Prednost pa se je dajala drugim stvarem, upokojenci pa morajo še naprej plačevati ceno krize. Prav zato smo bili veseli predloga sprememb SPIZ-a, ki smo ga pričakovali vse od začetka letošnjega leta. Kljub našim pričakovanjem, pričakovanjem upokojencev se bodo nekatere krivice do upokojencev glede na predlog, ki je pred nami, le še nadaljevale. V predlogu zakona sta sicer resničeni dve zahtevi, ki smo jo na pobudo stranke SAB zapisali v koalicijsko pogodbo, višji odmerni odstotek in tako imenovani dvojni status upokojencev. Čeprav je to urejeno le na delni način, to v stranki SAB pozdravljamo, vendar pa člen zakona, ki ureja letni dodatek v predlogu sprememb ostaja nespremenjen. Ta naj bi se še naprej izplačeval po zakonu o izvrševanju proračuna v petih višinah in njegova višina bo prepuščena milosti vsakokratne vlade. Spoštovana ministrica! Zanima me: Kakšno je stališče ministrstva do ureditve letnega dodatka za upokojence? Ali naj bo to v zakonu ali naj bo še naprej prepuščeno ZIPRS-u? Hvala.